Ik denk van niet. Ik denk dat de aardappelmeelsector in Europa een bijzondere sector is. Er is grote voortgang gemaakt op het gebied van biochemie. Allerlei nieuwe producten worden ontwikkeld en ik denk dat wij dat proces niet moeten afbreken. De antwoorden van de Commissie stemmen mij niet al te optimistisch. Ik zou de Commissie willen vragen om de situatie nog eens een keer te willen overzien, om een intensieve dialoog met de sector te beginnen. Ik denk dat die zachte landing die ook al door vele anderen gevraagd is, dat die er zal moeten komen, want ik denk dat ook de aardappelmeelsector als speciale sector moet overleven. Ik denk dat de Commissie daarom speciale maatregelen zal moeten treffen.